Empezaré destacando la importancia política de esta Directiva en este momento.

Es un primer paso —yo diría de gigante— para la implementación práctica y concreta de los derechos que se recogen en el pilar social y, en ese sentido, es una Directiva que afecta a todos los trabajadores de la Unión Europea y, por lo tanto, a todos los ciudadanos que generalmente están o preparándose para el trabajo o trabajando —si pueden— o gozando de los derechos que adquirieron mientras trabajaban. Por lo tanto, afecta a quinientos millones de ciudadanos europeos que están llamados a las urnas dentro de un mes. De ahí también la importancia de que en esta legislatura se apruebe esta Directiva de equilibrio que ha habido que encontrar entre todas las fuerzas. Esta Directiva —que quede muy claro— lo que hace es establecer unos derechos mínimos iguales para todos los trabajadores de Europa derechos mínimos. No establece leyes, no establece métodos, no establece concreciones de aplicación, porque eso lo harán los Estados miembros. Que quede muy claro no hay ninguna injerencia en el principio de subsidiariedad lo que establece son derechos y mínimos para que en Europa se pueda hablar de una Europa social donde desarrollar la vida profesional.

de no abuso de los períodos de prueba y derechos de formación, que son absolutamente universales en Europa a partir de ahora o a partir de cuando se transponga, pero que ya son referencia. Y la gran aportación de este texto se dan derechos sustantivos particularmente dirigidos a todas las nuevas formas de contratación on demand plataformas, lo que se llama trabajo precario, todo lo que ustedes quieran—. Todos estos trabajadores, que ahora están en una especie de limbo que les priva de derechos, a partir de ahora tendrán la referencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la referencia de esta Directiva para que nadie pueda abusar ni sobreexplotar la indispensable flexibilidad que se reconoce.